hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og fimm um greiðslur atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks frumvarp þetta er lagt fram sem liður í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar sem ætlað er að koma til móts við ákvörðun stjórnvalda

lögin kveða á um rétt fyrirtækja sem starfrækja fiskvinnslu til greiðslna úr atvinnuleysistryggingasjóði fyrir hvern heilan dag sem fyrirtæki greiðir starfsfólki sínu föst laun fyrir dagvinnu í samræmi við ákvæði kjarasamninga meðan á tímabundinni vinnslustöðvun stendur samkvæmt nánar tilgreindum skilyrðum í því skyni að koma til móts við þessi fyrirtæki sem og fiskvinnslufólkið vegna framangreinds samdráttar þorskveiðiheimilda er í frumvarpinu lagt til að þeir greiðsludagar sem atvinnuleysistryggingasjóði var heimilt er að greiða fyrirtækjum verði færð aftur til þess hámarks sem í gildi var fyrir síðustu breytingar á lögunum í desember árið tvö þúsund og þrjú möo er lagt til atvinnuleysistryggingasjóði verði heimilt að greiða fyrirtækjum fyrir allt að þrjátíu daga í einni vinnslustöðvun í stað tuttugu daga samkvæmt gildandi lögum

til sama fyrirtækis vegna vinnslustöðvana í stað fjörutíu og fimm daga áður ef litið er til ársins tvö þúsund og sex sem er síðasta heila árið virðist sem fjöldi greiðsludaga fyrir hvert fyrirtæki á árinu hafi verið um sextán dagar að meðaltali samtals sóttu sjötíu og níu fyrirtæki um greiðslur fyrir einhverja daga og voru fjögur fyrirtæki sem nýttu sér allt að fjörutíu og fimm daganna eru þetta svipaðar tölur og eru frá árinu á undan og virðist sem árið í ár ætli að vera sambærilegt enda þó koma eigi eftir í ljós hvernig fiskvinnslufyrirtækin nýta sér þessar heimildir á síðustu mánuðum ársins það sem af er árinu hafa samtals sextíu og sex fyrirtæki þegar sótt um greiðslur í einhverja daga en ekkert þeirra hefur nýtt sér alla fjörutíu og fimm dagana fjöldi greiðsludaga fyrir hvert fyrirtæki það sem af er árinu tvö þúsund og sjö hafa verið um þrettán dagar að meðaltali gera má ráð fyrir að veruleg breyting verði á þessu nú síðari hluta ársins viðbótarkostnaður vegna þessara aðgerða er áætlaður rúmlega sextíu milljónir króna á ári en gert er ráð fyrir að kerfið samkvæmt

virðulegi forseti þessar breytingar á lögunum sem hér eru dagar til eru gerðar að ósk samtaka fiskvinnslustöðva en einnig var haft samráð við starfsgreinasambandið má ætla að þessar breytingar á fjölda daganna geti orðið liður í því að fyrirtæki nái að halda fólki sínu á launaskrá lengur en ella um er að ræða tímabundnar aðgerðir enda óljóst í dag hvaða ákvarðanir verða teknar í sambandi við fiskveiðiheimildir í framtíðinni ég legg jafnframt áherslu á að stjórnvöld fylgist mjög náið með þeim áhrifum sem þær ákvarðanir er þegar hafa verið teknar kunna að hafa á atvinnulífið í landinu og þá einkum á sjávarbyggðir ég vil undirstrika það hér að þetta frumvarp er einungis einn liður í þeim mótvægisaðgerðum sem boðaðar hafa verið og þær

stjórnvöld munu að sjálfsögðu fylgjast vel með framvindu mála og munu óska eftir nánu samstarfi við aðila vinnumarkaðarins í því efni var sérstök áhersla lögð á áframhaldandi samráð við verkalýðshreyfinguna í viðræðum félagsmálaráðuneytisins og starfsgreinasambandsins um frumvarp þetta enda hætta á að samdráttur aflaheimilda komi niður á starfsöryggi fiskvinnslufólks

ég legg áherslu á að heimamenn séu hafðir með í ráðum um hvernig bregðast eigi við hugsanlegum áhrifum á atvinnulíf á hlutaðeigandi svæðum og koma fram með raunhæfar tillögur vinnumarkaðsráð hafa verið skipuð um allt land en þau voru einmitt hugsuð sem vettvangur slíks samráðs þar á verkalýðshreyfingin atvinnurekendur og sveitarfélögin á hverju svæði fyrir sig fulltrúa vinnumarkaðsráðin munu koma saman til fundar í vikunni til að fara yfir þessi mál en ég legg mikla áherslu á að þau standi vaktina og fylgist vel með framvindu mála hver á sínu svæði þeim er síðan ætlað að koma fram með tillögur að vinnumarkaðsúrræðum sem eru vænleg til árangurs að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félags og tryggingamálanefndar